Certains différends entre États membres, son incapacité à régler les derniers vestiges de l'après guerre froide, les conflits gelés, l'ont progressivement paralysée, portant atteinte à sa crédibilité. L'appel lancé en juin 2008 par le président Medvedev invitant à revoir l'architecture européenne de sécurité et à l'asseoir sur un traité a été non seulement bien accueilli, mais a revitalisé le dialogue au sein de l'OSCE et initié le processus de Corfou. Les débats ancrés dans l'OSCE, sans exclure d'autres forums de sécurité pertinents, ont permis un certain retour à la confiance. L'Union européenne et ses États membres y ont joué un rôle central, ce qui a d'ailleurs été souligné et soutenu par la motion de M. Rouček. La conférence de révision, dont la dernière phase se tiendra à Astana, a permis de tracer les contours du prochain sommet. Nos représentants à Vienne négocient actuellement le document final qu'ils soumettront aux différents chefs d'État et de gouvernement. Ce document devrait se composer de trois parties premièrement, une réaffirmation des principes, normes et engagements de l'OSCE deuxièmement, les défis à relever en commun et les priorités et enfin, une partie essentielle pour l'Union européenne, un plan d'action. Par sa clarté, le document final doit être lisible pour l'ensemble de nos concitoyens. L'ambition de l'Union européenne, rejointe en cela par d'autres États participants, est de refonder l'OSCE en une communauté de sécurité embrassant la vaste région euro atlantique et eurasienne, une communauté qui soit une, sans ligne de partage, dont les citoyens vivent libres et en paix, où les différends sont résolus pacifiquement et où les principes communs, les normes, les engagements qui constituent l'acquis de l'OSCE soient respectés. Tel est l'objectif que doit définir le sommet, le mandat qu'il doit délivrer, le plan de route pour y parvenir étant le plan d'action. Pour sauvegarder la conception globale et coopérative de la sécurité qui caractérise l'OSCE et qui la rend d'ailleurs unique, les trois dimensions doivent trouver un équilibre dans le plan d'action comme la présente motion le souligne. L'Union européenne veillera à ce que celui ci reflète ses priorités définies par les ministres des affaires étrangères lors de leur réunion de juin de cette année dans les trois dimensions. Dans la dimension politico militaire, les progrès des discussions sur le document de Vienne sur les mesures de sécurité et de confiance sont encourageants. Certaines avancées pourront être mises à l'actif du sommet. Quant au traité sur les forces conventionnelles en Europe, il est impératif de restaurer sa viabilité. Les négociations vont bon train et il appartient aux chefs d'État et de gouvernement de donner l'impulsion nécessaire à leur poursuite. Les capacités de l'OSCE dans les trois dimensions doivent être renforcées pour lui permettre de mieux remplir son rôle d'alerte précoce, de prévention des conflits et de résolution des crises et de reconstruction. Les propositions concrètes de l'Union et de ses partenaires sont sur la table. Créer une communauté de sécurité implique que soit réglé le passif des conflits de Transnistrie, du Haut Karabagh et de Géorgie, qui menacent toujours de s'enflammer, comme l'ont montré les événements de 2008. L'absence de progrès sape la confiance, le sommet doit être le moment d'exprimer une volonté politique commune de résoudre ces conflits, d'intensifier les efforts en ce sens et de concrétiser cette volonté par un plan de route. Le passif réglé, l'OSCE doit se tourner vers l'avenir et unir ses efforts pour faire face aux nouvelles menaces transnationales, de concert avec les autres organisations internationales compétentes. Ces menaces sont assez connues pour que je ne doive pas les détailler ici, et l'Union européenne souhaite également que la question de la sécurité énergétique soit traitée dans le prisme de la résolution de conflits. La dimension économique et environnementale doit y être redynamisée, les engagements de bonne gouvernance et de transparence mieux tenus, la réponse au défi à la sécurité posé par l'approvisionnement en énergie par le changement climatique mieux assurée. Les droits de l'homme, les libertés fondamentales, la démocratie et l'état de droit constituent le socle des valeurs et principes sur lesquels la communauté de sécurité se fondera. Réaffirmer leur validité ne suffit pas. Il est indispensable de les renforcer et de consolider leur mise en œuvre. Des moyens de progresser dans ce sens seront soumis aux chefs d'État et de gouvernement révision et mise en œuvre plus efficace des engagements et meilleur suivi des recommandations des institutions de l'OSCE. Pour l'Union européenne, la dimension humaine revêt une importance particulière elle constitue la base d'un vivre ensemble, tant pour les citoyens que pour les États. L'Union insiste sur un renforcement de la liberté de la presse et sur l'importance que revêtent les élections libres et démocratiques dans la zone OSCE.